Unsere Fraktion begrüßt die Aussage der Kommission, dass wir uns für das Beibehalten des Moratoriums für den kommerziellen Walfang einsetzen. Jetzt liegt es am Rat, diese Aussage zu bestätigen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die 27 Mitgliedstaaten mit einer Stimme sprechen.

Wir wissen aus der Sitzung der Umweltminister, dass wir nicht einig sind. Es gibt einzelne Mitgliedstaaten, die andere Interessen verfolgen als die große Mehrheit. Mit dem Vertrag von Lissabon sollte man sich daran gewöhnen, dass wir auch in unserer Außenpolitik, in der Vertretung unserer Werte und Interessen in internationalen Organisationen mit einer Stimme sprechen und nicht wie in der Vergangenheit jeder für sich, was dazu führte, dass unter dem Strich Europa geschwächt wurde. Wir haben das schon bei der CITES Konferenz gesehen. Da war die Uneinigkeit zum Schluss auch eine Art Machtlosigkeit. Wir haben nicht erreicht, was wir wollten. Ich wünsche mir nicht, dass sich das bei der internationalen Walfang Konferenz jetzt fortsetzt.

Es wäre ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ausgerechnet bei der Walfang Konferenz das Moratorium aufgehoben würde und der kommerzielle Walfang noch einmal zugelassen würde. Wir wissen, dass diese Tierart nach wie vor verletzlich ist. Die Meere sind zunehmend verschmutzt, der Klimawandel wird auch noch einmal eine neue Belastung bringen. Von daher muss man sehr vorsichtig an dieses Thema herangehen. Die kommerziellen Interessen von Japan, von Island und von Norwegen können nicht im Vordergrund stehen, sondern der Schutz dieser Tierart und ihrer Ökosysteme muss uns leiten.

Offensichtlich tötet Japan im Südpolarmeer 900 Wale pro Jahr unter dem Begriff wissenschaftliches Jagen nach Walen. Das ist ein eindeutiger Missbrauch, und ich unterstütze da voll und ganz die Sorgen der australischen Regierung, die das auch nicht länger zulassen will. Wir sollten das machen, was die Kommission hier vorgeschlagen hat.